Ce n'est pas moi qui le dis, c'est António Guterres, à l'occasion de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis à l'encontre des journalistes, le 2 novembre.

Ces personnes ont été assassinées pour avoir exercé une liberté fondamentale garantie par la Déclaration universelle des droits de l'homme, article

Quel est le plan d'action de l'Union européenne pour lutter contre ces crimes? L'Europe doit aussi défendre plus vigoureusement ses valeurs à l'étranger quelle réponse l'Europe a t elle donnée à l'Arabie Saoudite, suite à l'assassinat de M.

Enfin, comment lutter contre les médias qui deviennent des organes de propagande, car on le sait, quand ces médias qui deviennent des organes de propagande, soit détenus par le gouvernement, soit détenus par des forces et des puissances financières, c'est l'impossibilité pour des travailleurs indépendants et des journalistes indépendants de réaliser exactement leur travail en toute liberté.